In questi giorni stavo pensando nel caso in cui Eurosur fosse già stato operativo se la tragedia di Lampedusa, in qualche modo, si poteva evitare. Non so se questo sarebbe stato possibile, ma sicuramente sarebbe stato più facile evitare il dramma. Questo perché Eurosur prevede l'uso di tecnologie precise e di satelliti per individuare le imbarcazioni, monitorare i porti stranieri, i punti di imbarco, sapere cioè quando le navi partono per poterle, appunto, monitorare nel loro percorso. Perché, con Eurosur, abbiamo voluto dare più peso al ruolo della collaborazione e della cooperazione con i paesi frontalieri, sappiamo che queste sono esperienze importanti. Perché, vede signor Commissario, io penso che ai nostri amici tunisini qualcosa vada detto. Perché, lo scafista di Lampedusa è una persona che era già stata arrestata dalle autorità italiane, era già stata riconsegnata alle autorità tunisine e non mi sembra che quest'aspetto sia stato molto considerato dai nostri amici tunisini. Perché, in fin dei conti, grazie a Eurosur ci sarà anche un livello di attenzione e di impatto sulle frontiere più sensibili e quindi, finalmente, le frontiere non saranno più solo quelle nazionali ma saranno le porte d'Europa. E su questo volevo soffermarmi, Commissario. Io non so se oggi a Lampedusa Lei ha detto ai nostri cittadini che, in fin dei conti, non stanno poi così male perché ci sono tanti altri paesi europei che hanno immigrati, hanno richiedenti asilo maggiori di quelli italiani. Io penso che non bisogna guardare solo i numeri, bisogna vedere anche la drammaticità, la capacità di sbarchi.

non allontaniamo ancora questi cittadini dalle istituzioni europee.